Je tady jasně slyšet, že pod debatou o rozpočtu se skrývá mimo jiné také debata o tom, jak co nejlépe prosadit vlastní finanční zdroje Evropské unie, tedy větší autonomii, a jak posunout de facto Evropskou unii dále na cestě k federalistickému uspořádání. To je samozřejmě něco, co je pro mě naprosto nepřijatelné, co se podařit nemůže a co se podařit nesmí.